Nehéz tárgyalásokon vagyunk túl, nagyrészt elégedettek lehetünk az eredménnyel is. Az ESZA árnyékelőadójaként szeretném megköszönni a Bizottság munkáját és kiemelten a litván elnökség kreatív magállapodásra törekvő hozzáállását. Ahol komoly hiányérzetem van, az egyrészt a makroökonómiai kondicionalitás, amelyet sokszor emlegettünk ma, és amely pont azokat sújtja, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a segítségre. Csak remélni tudjuk, hogy a beépített feltételek csökkentik ezt a veszélyt. A másik ilyen probléma, az ESZA javasolt aránya a kohéziós politikán belül.

Az e problémák által érintettek érdekképviselete meglehetősen gyenge tagállami szinten, miközben a humán kapacitásba történő befektetés igazi hosszú távú érdeke lenne mindenkinek.